en bara að segja það að það er mjög löng mælendaskrá í fjárlagafrumvarpinu og það eru bæði þar stjórnarliðar og stjórnarandstæðingar og fullkomlega eðlilegt að menn vilji tjá sig mikið um það mál ég styð bara þá tillögu forseta að við höfum hér lengri þingfund inn í kvöldið eða nóttina eftir atvikum þar sem við getum haft tækifæri til þess að ræða þessi mál það voru fluttar nokkrar ræður hér í gær allflestar ef ekki allar einstaklega góðar og fræðandi ræður þar sem menn voru að flytja sín nefndarálit ég á eftir að flytja hér ræðu í dag ásamt nokkrum öðrum framsóknarmönnum þannig að ég hvet forseta til þess að við

við það og menn hljóta að vera vanir því að taka til hendinni endrum og sinnum og vera tilbúnir til að vinna fram eftir